Hvala, podpredsednik. Danes imamo v obravnavi potrditev poročila o delu, Komisije za nadzor in varnostnih služb sedaj leto dva tisoč petnajst. Vemo, da, imamo Sovo, imamo obvščevalno vojaško službo obveščevalno in pa policijo oziroma kriminalistično policijo. Se pravi, vse te tri dele naša komisija nadzira, kontrolira v mejah v skladu s pooblastili, ki jih imamo. Velikokrat, je dilema, vemo te službe se poslužujejo tudi posebnih metod pri svojem delu, s pomočjo katerih zbirajo, podatke, tako doma, kakor tudi, v tujini. In, se postavlja včasih vprašanje, ali, so ti ukrepi nujni, potrebni in tako naprej. Žal so te ti, pomisleki in razmišljanja so umestni. važno pri vsem tem pa je, dis da si recimo ali so ti ukrepi učinkoviti ali službi izvajajo učinkovito z z vidika zakonitosti, so nujni ali so in so, v sorazmernosti. če želimo, na vse te, odgovore, vprašanja dobiti odgovore, potem moramo poznati, delovanje teh služb, od, kadrov, usposobljenosti, tehničnih sredstev, uporabe vseh teh sredstev, in pa seveda brez, finančnih sredstev žal ne gre. In, to poznavanje je pomembno. In naša komisija, kot nadzorni organ našega parlamenta, kot zakonodajne veje oblasti, ima pristojnost, da, vse te njihovo delovanje in postopke in metode kontroliramo in nadziramo. tovrstni nadzor, ki ga opravljamo, moram reči, da, je še kako potreben, kar kakor je bilo že danes že nekajkrat slišati, kaj pomeni varnost, vemo šele takrat, ko, nismo več varnosti deležni. Mislim, da živimo v, razmerah, ki nas okoli obdajajo, stanje v Evropi in tudi širše, da, mogoče še premalo, ne mogoče, bistveno premalo se resnosti zavedamo in namenjamo, resnemu delu, kar se tiče področja varnosti, še premalo pozornosti. Tako da, mislim, da ob tej priliki, sem prepričan, da bodo, vsi predstojniki oziroma vodje, direktorji teh služb, vzeli to dobronamerno, resno. Jaz verjamem, da se zavedajo resnosti situacije in ob tej priliki moram reči tudi to, da, profesionalnost, katero jaz sam pričakujem od na vseh teh službah je ključnega pomena. Profesionalnost, še enkrat ponavljam, je ključnega pomena. Vemo, priče smo bili tudi nekih anonimnih pisem očitno uslužbencev in, take stvari, se mi zdi, so, nedopustne. na čelu vsake službe je oseba, katera koli, in naloga je, da poskrbi za red, za in, da vsak opravi tisto nalogo, ker mu je, kar mu je naloženo. moram poudariti to, kar je bilo že tudi slišati s strani predsednika komisije, naše delovanje, res v v tej komisiji ali gre za opozicijo, koalicijo, ni bilo, večih razhajanj. Ker vsi se zavedamo, kaj pomeni varnost in, če ne bomo tukaj, skupaj, ker naša naloga je, da zagotovimo varnost za naše državljane, državljanke Republike Slovenije. Ocenjujem, ocenjujem, da so bili naši sklepi, ki smo jih sprejeli, tekom leta, koristni tako za vlado, kot tudi za te posamezne, službe, katere, je naša pristojnost, da jih, nadziramo in da, je samo dobronamerno bilo in prepričan sem, da marsikaka stvar se je dogodila in potem nadgradila tudi zaradi naših sklepov, naših opozoril, ki so bile dobronamerne. tako da, na koncu bi želel podati samo še apel vsem službam, vsem trem, da, le nekako, vzamejo dobronamerno da z našo komisijo sodelujete aktivno. Ne trdim, da niste sodelovali, na nekem delu je bilo sodelovanje super, na nekaterem delu je malo manj, dobro, na nekaterih delih pa pač je pa prihajalo tudi do manjših zapletov. Ampak prepričan sem in apeliram, da da v prihodnje, ker skupni cilj nam je isti. Moramo pa nekaj vedeti, vsaka stvar se izve, skrivnosti ni, žal. Tako da, jaz sem prepričan, da bomo v prihodnje, sodelovali, še boljše, ko smo do zdaj. Hvala.